que la revolución de Tahrir emplazó a una serie de reformas importantes en busca de un Estado laico, en busca de la garantía de los derechos sociales y políticos de todas las personas que viven en Egipto, y el Presidente Morsi está cabalgando en otra dirección.

Por eso, a mí me parece muy importante decir aquí, alto y claro, que la revolución de Tahrir está todavía inconclusa y que, desde luego, mi Grupo parlamentario está decidido a seguir apoyando todas y cada una de las reivindicaciones para que Egipto sea un país con una constitución laica, donde quepan todas las creencias religiosas, donde el fenómeno sectario no represente un problema, porque en la revolución de Tahrir nunca se mencionó. Y, desde luego, esperamos que el Fondo Monetario Internacional no vaya a hacer lo que está haciendo también en Europa, es decir, condicionar las ayudas a ajustes que, para Egipto, para las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, serían mortales. Al revés, yo creo que hay que elaborar un plan económico potente y fuerte que no castigue los salarios, como tampoco queremos que se castiguen en la Unión Europea.